forseti vill geta þess að um klukkan þrettán þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram utandagskrárumræða um stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur umhverfisráðherra þórunn sveinbjarnardóttir verður